Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo! Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne to ważny element demokratycznej współpracy z krajami AKP. Z racji regularności i jakości swoich prac zdołało zdobyć pozycję niezastąpionego podmiotu we współpracy pomiędzy Północą a Południem. Chcemy, aby współpraca Unii Europejskiej z AKP miała charakter partnerski i w tym Zgromadzeniu się to udaje. Naszymi partnerami są parlamentarzyści AKP.

odbyły się dwa posiedzenia Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego 19. sesja odbyła się na Teneryfie w kwietniu, a

Przyjętych zostało 9 rezolucji oraz deklaracja w sprawie drugiego przeglądu umowy o partnerstwie z Kotonu. W tym samym roku odbyło się również jedno posiedzenie regionalne na Seszelach.

metod pracy Zgromadzenia, utworzona w celu wzmocnienia roli politycznej i poprawy skuteczności działań.

Współprzewodniczący Rady AKP UE wzięli również udział w pierwszym posiedzeniu, ale w Kinszasie reprezentowana była jedynie Rada AKP. Nieobecność Rady Unii Europejskiej podczas tury pytań była dotkliwa i Zgromadzenie postanowiło przekazać Catherine Ashton wyrazy ubolewania z tego powodu, wzywając ją jednocześnie do niedopuszczenia do podobnej sytuacji podczas przyszłych sesji. Cieszę się, że ta kwestia została rozwiązana i na najbliższym Zgromadzeniu w Lomeé, notabene będzie to już za tydzień, za zgodą pani Ashton Rada będzie reprezentowana przez pana ministra Stanowskiego. Komisje stałe Zgromadzenia zebrały się czterokrotnie dwukrotnie w czasie trwania sesji plenarnych oraz dwukrotnie w Brukseli, pomiędzy sesjami.

Ponadto komisje odpowiadają za nadawanie dalszego biegu rezolucjom poprzez przesłuchiwanie urzędników Komisji Europejskiej odpowiedzialnych za dane dziedziny. Stwarza też to okazję do pogłębionego dialogu na temat działań podjętych w związku z przyjętymi rezolucjami. Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Handlu powierzono dodatkowe zadanie, jakim jest kontrola regionalnych dokumentów strategicznych dla poszczególnych regionów AKP. Komisja ta wyznaczyła współsprawozdawców dla każdego regionalnego dokumentu strategicznego, zaś wnioski dotyczące tych dokumentów zostały przyjęte podczas posiedzenia na Teneryfie. Komisja Europejska poddaje krajowe i regionalne dokumenty strategiczne kontroli parlamentarnej, zarówno tutaj w Parlamencie Europejskim, jak i w parlamentach państw AKP. Komisja Rozwoju i Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne powinny monitorować sytuację w tym zakresie i zapewniać właściwe wykorzystanie tego narzędzia kontroli parlamentarnej. Zgromadzenie odgrywa też ważną rolę w monitorowaniu negocjacji dotyczących umów o partnerstwie gospodarczym. Przesłuchania głównych negocjatorów obu stron, spotkania z podmiotami gospodarczymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz dialog pomiędzy posłami do Parlamentu Europejskiego i posłami z krajów Południa sprzyjały przejrzystości procesu i skuteczniejszemu uwzględnianiu kwestii lokalnych.

r. Komisja Europejska i państwa AKP prowadziły negocjacje w sprawie drugiego przeglądu umowy o partnerstwie z Kotonu.

Zgromadzenie Parlamentarne powinno uważnie śledzić bieg tych wydarzeń, dlatego że od ich skutków będzie zależała przyszłość samego Zgromadzenia.